Vielen Dank, lieber Kollege.

Warum haben wir nicht gehandelt, als in Syrien ein Flüchtlingslager mit Palästinensern so weit herabgewirtschaftet worden ist, dass dort Hunderte von Kindern verhungert sind? Da waren wir in der Bringpflicht und hätten die UN mit Mitteln ausstatten müssen.